Je našou povinnosťou pracovať pre dodržiavanie a ochranu práv všetkých žien, aby dosiahli plnú integráciu do spoločnosti, nezávisle na ich stave, pôvode a postavení. Ich úloha začína v rodine nielen preto, že sú nezastupiteľné pri výchove svojich detí k rešpektu ľudskej dôstojnosti pre všetkých, ale sú to zároveň ženy, ktoré mysliac na ohrozenie svojej rodiny sa angažujú v zabránení a riešení vojnových konfliktov. Kým sa však ženy nebudú cítiť bezpečne vo svojej rodine, vo svojom národe, nemožno hovoriť o mieri, a to nielen v krajinách, kde nie je vojna.